On insiste enfin sur la dimension sociale de l'économie sociale de marché, qu'on a trop souvent oubliée, comme on a souvent oublié que le citoyen devait être au cœur de nos priorités. C'est vrai qu'il y a urgence à répondre à l'exigence de protection de nos concitoyens dans un monde du travail en pleine mutation.

Tout cela, bien sûr, dans le respect de la subsidiarité. Cependant, la meilleure politique sociale, c'est le retour à l'emploi, parce que seule la croissance peut engendrer le progrès social durable. À quoi bon discourir sans cesse sur la croissance si ce n'est pour en redistribuer les bénéfices? Notre groupe est héritier de la démocratie chrétienne qui a donné tant de pères fondateurs à l'Europe, cette Europe qui en a été elle même profondément imprégnée. C'est pourquoi notre groupe est attaché à la dimension sociale de la politique européenne, mais tout cela ne peut se faire qu'avec la bonne volonté de tous et l'appui des partenaires sociaux.